Ak krajina z Európskej únie vystúpi, tak sa ukáže, že verejné výdavky poznajú iba jeden smer. A to je smerom hore. Je to preto, lebo väčšina politikov s obľubou míňa peniaze cudzích ľudí. A keďže týchto politikov je väčšina, schvália sa pravidelne aj tie najväčšie hlúposti.

Preto je logické a správne, aby klesol počet poslancov o